Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich frage mich nur, woher Sie wissen, dass wir keine Dokumente bekommen der Ausschuss hat noch gar nicht getagt. Ich weiß, dass der Kommissar und seine Unterhändler dort der sogenannten Monitoring Gruppe genau die Dokumente zur Verfügung stellen, die Sie gerade einfordern. Also würden Sie mir zustimmen, dass wir vielleicht erst einmal die Sitzung des Ausschusses abwarten, schauen, was für Dokumente wir kriegen, bevor wir eine so weitreichende Bewertung vornehmen, wie Sie das gerade getan haben?